Die Troika ist doch nicht die Ursache von Problemen, sondern sie ist die Lösung, um Probleme, die Staaten selbst geschaffen haben, zu überwinden.

Warum gab es zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die einen Bankensektor geschaffen haben, der Volumina hatte, die weit über die Höhe des Bruttosozialprodukts des eigenen Landes hinausgingen? Warum haben wir Mitgliedstaaten, die in den zehn Jahren ihrer Euro Mitgliedschaft massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, weil sie überzogene Lohnentwicklungen hatten, die weit höher waren, als sie Produktivitätssteigerungen hatten? Und dann am Ende zu sagen, die Troika sei schuld, dass die Dinge, die die Staaten selber falsch gemacht haben, offenkundig wurden und jetzt gelöst werden, ist ein inakzeptabler Ansatz! Wer redet eigentlich über die drei Länder in der Europäischen Union, die nicht dem Euro angehören und die in den letzten Jahren durch den Internationalen Währungsfonds gerettet wurden? Die Letten, die Ungarn, die Rumänen da ist scheinbar alles in Ordnung gewesen, obwohl diese Länder auch schwere Sparprogramme durchlaufen mussten. Nur war es da nicht die Troika, dann hat man kein Recht, hier darüber zu reden. Und jetzt heißt es noch, man sollte den Europäischen Stabilitätsmechanismus einer demokratischen Kontrolle durch das Europäische Parlament unterwerfen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wer haftet denn für das Geld? Doch nicht die Europäische Union, doch nicht wir über die Vertretung der Menschen in Europa, sondern die Mitgliedstaaten, die hier Garantien gegeben haben!

Das ist der richtige Ansatz, den wir weiter verfolgen müssen. Die Troika hat Gutes über Europa gebracht, und nicht Schlechtes!